Die Organismen die GVO sind das eigentliche Problem. Das ist der Hauptpunkt an der Diskussion gewesen, den anscheinend hier nicht jeder wie wir es gerade aus Großbritannien gehört haben akzeptiert. Wenn wir GVO in diesem Lebensmittel, in diesem Honig haben, dann muss es auch klar sein für alle Verbraucher und das ist nicht natürlich, weil sie ja verändert sind. Für mich heißt Gentechnik ein Widerspruch zu natürlich. Das war etwas, was wir im Umweltausschuss mit einer schönen Mehrheit eigentlich beschlossen haben. Das Haus hat es heute anders beschlossen. Wir als CSU Abgeordnete aus Bayern können sagen Wir kommen aus einer Region, die gentechnikfrei ist. Deswegen haben wir heute auch hier gegen das Votum der EU Kommission gestimmt und für die Linie des Umweltausschusses.